Ja, seveda, saj bi me doma stepli, če ga ne bi imel, v v v nekem širšem okolju, ne. Seveda bom izkoristil neko, možnost, ki mi jo poslovnik da, da o tem opravimo neko razpravo v državnem zboru. Ampak mi imamo v bistvu zdaj neko situacijo, da se dela DPN, ne, neka zgodba, ki je bila pa obljubljena, je ugasnjena ali je na pol ugasnjena, lahko je tudi to neka taktika h h teh, kitajskih, lastnikov, ne. To je v bistvu bolj zgodba, ki jo mora Sova delati čisto mimogrede, ne, Zdaj, tule o tem na glas vem, da ne smemo govoriti, In je to blago rečeno šolski primer tega, kako se to ne dela, ne. Saj mimo v osnovi najprej morali vedeti, kaj se bomo tam sploh šli, ne, da bomo potem šli v neki DPN, da bomo šli pol v neke posege v prostor in seveda malo, če hočete, skandinavskega ali, nizozemskega pristopa, kako vključevati lokalne skupnosti v to, tudi ne bi škodilo, ne. Jaz bi zdajle bral tule, ka so sklenili, ne vem, v Občini Miklavž, ne, da hočejo, da ostane to neko regionalno letališče, ki naj bi imelo do šeststo tisoč potnikov brez širitve v smeri, tovornega prometa, tovornega letališča, ne. In to so pač neki čisto legalni, legitimni interesi lokalnih skupnosti, s katerimi se mora politika soočati. Jaz se tudi strinjam s tule z gospo ministrico. Tako metati milijon tule, metati milijon tam, ne, veste, jaz kot resorni, zdaj, ne vem, rajši bi za ta milijon kupil nove postelje za za dializo, ne, pa ne od kakega dobavitelja, ki bo šel v stečaj čez, čez leto ali ali dve, ne, tako. Zaradi tega pozivam, da opravimo razpravo na naslednji seji, vmes pa upam, da, če bo to izglasovano, da bosta oba resorna ministra, ki sta zelo odkrito povedala, kakšno je stanje, prišla lahko do nekih več vhodnih informacij. Hvala.